Solicit Comisiei Europene ca viitoarea politică de coeziune economică, socială și teritorială a Uniunii Europene să aloce sume importante pentru sectorul transporturilor, în special pentru intermodalitate și, de asemenea, pentru eficiența energetică a locuințelor. Consider că aceste investiții vor asigura, pe de o parte, crearea de locuri de muncă la nivel local, regional și, de asemenea, vor crea bunăstare economică și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în aceste sectoare. Nu în ultimul rând, dle comisar Hahn, sper ca, după 2013, să avem o linie de finanțare separată pentru Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.